Zodpovedná rozpočtová politika všetkých krajín Európskej únie je iba prvým krokom na ceste k náprave súčasnej situácie. Ďalším dôležitým krokom a iste aj ťažšie realizovateľným by malo byť úsilie o premyslenú zmenu pracovnej štruktúry nášho obyvateľstva. Veľký podiel občanov Európskej únie totiž nachádza zamestnanie v neproduktívnych odvetviach, prevažne verejnej správy a produktívna sféra nestačí živiť také množstvo byrokratov, ktoré im vymýšľaním ďalších nových predpisov a obmedzení iba komplikuje život.

Tam nemajú vysoké percento vzdelanej populácie ani také množstvo univerzít ako my.

Jednoduché, prehľadné podnikateľské prostredie, menšia administratíva, viac priestoru pre uplatnenie samostatnosti, podnikavosti a kreativity našich občanov, to je najlepšia cesta zo súčasných problémov.